Señora presidenta, la estabilización y la democracia en América Latina se ponen en cuestión cada vez que se amparan golpes de Estado, como en Honduras, o guerras jurídicas contra dirigentes, como en el caso de Lula, por fin libre. Evo Morales accedió a una auditoría de la OEA, incluso a una repetición electoral. Pero la extrema derecha nunca estuvo preocupada por el procedimiento electoral, sino por derrocar a toda costa a Morales. Con el ejército se ha propiciado un golpe de Estado, que condenamos enérgicamente. Una oposición brutalmente racista que ataca con crueldad a los pueblos indígenas. Estamos viendo un levantamiento militar y una persecución contra los dirigentes del MAS, que les ha obligado a esconderse y a pedir asilo. Declare lo que declare Trump, que parece añorar 1973, la Unión Europea no puede mirar a otro lado. Debemos garantizar la integridad física de los dirigentes y la seguridad del pueblo de Bolivia, condenar el golpe, la violencia, propiciar asilos, evitar autoproclamaciones y velar para que en Bolivia se restaure la democracia.